Dat is een verpletterend verwijt eigenlijk. Geeft de internationale gemeenschap, inclusief Europa, president al Bashir ook nu weer, na de bezetting van Abyei, een gevoel van onschendbaarheid?